Komise nesplnila řadu dřívějších slibů, postupuje pozdě a dokonce místy vůbec nerozumí terminologii zbraňové legislativy. Teroristé se ke zbraním nedostali legální cestou, v první řadě šlo o zbraně propašované ze zemí mimo EU, tzn. ze Srbska, a v tom druhém případě dokonce ze zemí EU.